Meiner Meinung nach können wir als Haushaltskontrollbehörde nicht den europäischen Steuerzahlern garantieren, dass die Gelder in Afghanistan wirtschaftlich wirksam und auch nachhaltig verwendet werden. Wir können auch mittelfristig nicht garantieren, dass diese Probleme behoben werden.